Señor presidente, coincido con la mayoría de ustedes en la necesidad de tener un mecanismo sistemático ambicioso y, sobre todo, más coherente para proteger la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Europa. Pero permítanme una reflexión el Estado de Derecho se puede desvirtuar de muchas formas, también a través del abuso del propio Estado de Derecho. Por lo tanto, este mecanismo también debería monitorizar los casos de abuso o, si ustedes prefieren, de uso arbitrario del Estado de Derecho, que también pueden llevar a situaciones de conculcación de derechos fundamentales. Por ejemplo, solo desde esta perspectiva se puede analizar la dramática realidad de que hoy en el Estado español la expresidenta del Parlamento de Cataluña lleve meses en prisión preventiva por no haber prohibido en la Cámara catalana determinados debates y determinadas votaciones. Solo así se puede analizar la dramática realidad de tener a presos políticos acusados absurdamente de rebelión, cuando lo único que han hecho ha sido promover la democracia y el debate, nunca la violencia ni la subversión. Señor Timmermans, el abuso del Estado de Derecho también pone en peligro la democracia y los derechos fundamentales y, por mucho que usted lo niegue, esto es lo que está pasando en el Estado español.